Hvala, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi! Tako kot pri prejšnjem odloku tudi pri tej, o predlogu o spremembah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru gre v prvi vrsti za uskladitev z uredbo o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki je začel veljati s prvim prvim dva osemnajst. Se pravi, sprememba odloka ureja pretvorbo študijskih področij iz KLASIUS-P v KLASIUS-šestnajst, KLASIUS-P-šestnajst, se opravičujem. Sprememba odloka prinaša tudi, podobno kot pri prejšnjem, jasnejše trajanje mandata upravnega odbora, in sicer zaradi sistemske, ga načina trajanja mandatov članov upravnega odbora kot celote, ne pa posameznega člana, v skladu z devetindvajsetim členom zakona o zavodih; enako kot pri prejšnjem odloku tudi ta govori o dveh letih za trajanja mandatov študentov. Druga sprememba, ki pa odstopa od prejšnje, je pa predvsem sprememba odloka, ki se nanaša na zapis angleških imen članic in univerze, ostale spremembe pa ne obstajajo. Hvala lepa.